Europa are nevoie de o strategie de consolidare fiscală, trebuie eliminate obstacolele fiscale care afectează mobilitatea transnațională.

Subliniez că acest mecanism crește sarcina fiscală globală și are un efect negativ asupra investițiilor de capital.

Conform unui studiu recent, după adoptarea unei asemenea convenții, investițiile bilaterale de portofoliu pot crește cu până